Der politische Prozess und das Urteil gegen Julija Tymoschenko sind ein Schlag gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine.

Empört sind insbesondere diejenigen in unserer Fraktion, die diesem Land die europäische Perspektive eröffnen, ja sogar langfristig die Mitgliedschaft nicht ausschließen wollten. Unsere europäischen Werte teilen die derzeit in Kiew politisch Verantwortlichen und ihre Hintermänner erkennbar nicht.

Sie hat das nicht getan, sondern sich politisch mit ihm auseinandergesetzt.

Wir können keinen Vertrag mit einem Partner schließen, bei dem der Text des Vertrags so eklatant von der Wirklichkeit vor Ort abweicht. Das ist die Realität heute. Für die Zukunft ist derzeit nicht absehbar, dass die Verantwortlichen in Kiew und die Firtaschs und Choroschkowskijs dieses Landes sich durch die detaillierten Regelungen des Assoziierungs und Freihandelsabkommens stören lassen. Sie wollen weiterhin Gerichte willkürlich besetzen, sich die Institutionen des Landes für parteiliche und oligarchische Zwecke zu Nutzen machen und unseren Investoren Hindernisse in den Weg legen, damit ihre eigenen Kreise möglichst wenig gestört werden. Wenn es bis nächste Woche keine konkreten Schritte zur Herstellung von Rechtsstaatlichkeit nach europäischen Maßstäben aus Kiew gibt, sollte sich Präsident Barroso überlegen, ob es tatsächlich genug Gesprächsstoff mit Herrn Janukowitsch gibt.